Wie war denn die Situation, bevor der Euro eingeführt wurde? Wie waren die Zinssätze in Griechenland, als es die Drachme gab, in Italien bei der Lira, in Spanien bei der Pesete, in Portugal beim Escudo? Sie waren deutlich höher als das, was zurzeit an den Finanzmärkten gezahlt werden muss. Die Mitgliedstaaten, die in den Euro gekommen sind, haben zehn Jahre lang das süße Gift niedriger Zinsen bekommen und haben eine Ausgabenpolitik betrieben, der sie heute nicht mehr Herr werden. Jetzt zu sagen Ich will dieses süße Gift über Eurobonds aber noch länger bekommen ist doch genau die falsche Reaktion. Hier sind in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden, die jetzt korrigiert werden müssen. Und wer meint, er löse das Problem, indem er dauerhaft die Droge niedrige Zinsen zur Verfügung stellt, der nimmt den Druck weg, der Gott sei Dank von den Finanzmärkten jetzt auf eine Reihe von Mitgliedstaaten ausgeübt wird. Zweitens Europa wird doch nicht dann gesund, wenn man über Eurobonds nicht den Kranken hilft, gesund zu werden, sondern die Gesunden krank macht!

Dann gibt es ja noch den verrücktesten Vorschlag, der in dieser Entschließung steht, nämlich über einen Schuldentilgungsfonds eine Art selbstfinanzierenden Abbau von Schulden durch neue Schulden zu schaffen. Ja wo leben wir denn? Das heißt doch ganz konkret, dass die Schulden, die Länder angehäuft haben, dank der Bonität anderer refinanziert werden sollen, und die Kosten tragen die, die gut gewirtschaftet haben, weil sie bei sich höhere Zinsen bezahlen müssen für die, die schlecht gewirtschaftet haben. Das heißt die Vergemeinschaftung der Schulden. Wer das hier als Politikinstrument anführt, der gefährdet Europa viel, viel mehr als das, was wir momentan im Zusammenhang mit den Rettungsmaßnahmen beschlossen haben.